ekki að finna að því að háttvirtur þingmaður fylgdi sannfæringu sinni ég var að vísu að vona að hún yrði önnur en það var bara það sem ég var að vona og óska eftir og taldi vera frekar meira í takt við stefnu flokksins en ég virði alveg fullkomlega og ber mikla virðingu fyrir því þegar þingmenn hvort sem þeir eru í framsóknarflokknum eða öðrum flokkum fylgja sannfæringu sinni ekki síst þegar hún er í samræmi við stefnu flokks þeirra